um breytingu á lögum númer áttatíu og

á þingskjalinu kemur fram hvaða gesti nefndin fékk og eins hvaða umsagnir bárust í frumvarpinu er lagt til að lækkun olíugjalds og sérstaks kílómetragjalds sem verið hefur tímabundin verði fest til frambúðar á fundum nefndarinnar kom meðal annars fram að áþreifanlegur árangur hafi náðst síðan lög um olíugjald og kílómetragjald númer áttatíu og sjö tvö þúsund og fjögur voru sett og að hlutfall dísilbifreiða í íslenska bílaflotanum hafi hækkað notkun þessara bifreiða er almennt álitin umhverfisvænni en þeirra sem ganga fyrir bensíni nokkrum áhyggjum veldur þó að hátt heimsmarkaðsverð dísilolíu getur staðið þessari þróun fyrir þrifum og þar með grafið undan yfirlýstu markmiði laganna í athugasemdum með frumvarpinu er vakin athygli á því að á vegum fjármálaráðuneytis er nú unnið að því að móta heildarstefnu hvað varðar skattlagningu ökutækja og eldsneytis og þeirri vinnu á að ljúka fyrir fyrsta febrúar tvö þúsund og átta nefndin telur að í því ljósi beri að skoða varanleika þess fyrirkomulags sem nú er fest í sessi eftir ábendingu ríkisskattstjóra leggur nefndin til að samhliða afgreiðslu frumvarpsins verði gerðar smávægilegar lagfæringar á einstökum ákvæðum laganna þær breytingar eru taldar upp í

háttvirtir þingmenn bjarni benediktsson gunnar svavarsson og katrín jakobsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal